Hay una serie de principios que deben regir, o deben seguir rigiendo, este proceso. Me refiero a la consolidación, la condicionalidad y la comunicación a los ciudadanos. Otro requisito importante es la capacidad de integración de la Unión.

¿Tendremos recursos en el futuro para financiar las políticas comunes o para la cohesión? Pregunto esto porque, para las nuevas perspectivas financieras, se proponen unos profundos recortes, justamente en fondos destinados a esas políticas, y a otras también. ¿Es esa la Unión Europea que queremos para el futuro? ¿Es esa la forma de preparar las próximas ampliaciones?

Y también estamos viendo la dificultad de los Veintisiete a la hora de tomar decisiones para afrontar la grave crisis y fortalecer la unión económica y monetaria. A veces, se tarda mucho en aplicar decisiones políticas y esto no es un buen ejemplo para las ampliaciones futuras. Posiblemente, algunos de nuestros propios ciudadanos tampoco puedan comprender cómo esta Unión Europea, con tantas dificultades, podrá afrontar nuevos retos de ampliación. Un pequeño apunte celebro mucho que el informe de la señora Koppa incorpore la idea de crear una asignatura específica sobre la Unión en los centros escolares. Es una fórmula óptima para que las jóvenes generaciones conozcan mejor la Unión y también conozcan mejor el proceso de ampliación. Y una última consideración no puedo apoyar la supresión de la nota a pie de página del apartado veintiocho